Cuando los militares ordenan al presidente elegido por el pueblo en las urnas dejar su responsabilidad, eso es un golpe de Estado. Cuando la oposición, apoyada en la policía y en el ejército, persigue a los dirigentes y militantes del partido del Gobierno, que acaba de ganar las elecciones, eso se llama golpe de Estado. No olvidemos que no hay debate acerca de la victoria de Evo Morales. La OEA, organización nada sospechosa de ser bolchevique ni bolivariana, no ha puesto en cuestión la victoria de Evo Morales

Evo Morales asumió las recomendaciones de la OEA y convocó a nuevas elecciones. Sin embargo, lejos de rebajarse la tensión y buscar una salida pacífica, se confirma la voluntad golpista de una oposición racista y clasista, a la cual lo que le preocupa no es el fraude, lo que le preocupa es que valga lo mismo el voto de un indígena que el de un blanco. Puesto que han continuado las persecuciones, los saqueos a las casas de dirigentes del MAS y la represión a las comunidades indígenas, y todo a pesar de la renuncia del propio presidente Evo Morales y de todos los altos cargos de las instituciones más importantes del país, tratando de evitar un baño de sangre, pedimos a este Parlamento que condene el golpe, llame a las Embajadas europeas a que den refugio a los perseguidos y se sume a la petición de unas elecciones libres en las que puedan concurrir todas las candidaturas que lo deseen y en las que se respete la decisión del pueblo boliviano.